Madame la Présidente, les temps présents, marqués par la crise, devraient réserver peu d'espace aux modalités d'usage et au déjà entendu. Si le sommet UE Afrique ne devait pas être vain, il devrait réussir à s'attaquer aux vrais problèmes. De plus, et c'est de loin l'aspect le plus important, il devrait ouvrir les perspectives au regard des potentialités considérables dont jouit le continent africain. De l'Afrique, on attend un message clair quant à l'amélioration de sa gouvernance, de sa capacité de réaliser de la valeur ajoutée et de sa détermination à arrêter le pillage de ses ressources. On attend aussi de l'Afrique qu'elle nous indique les obstacles qu'elle n'est pas encore à même d'éliminer en s'appuyant sur ses propres forces. De l'Europe, on attend qu'elle développe sa capacité d'écoute, sa complicité dans la démarche africaine, soucieuse de désenclaver le continent noir au plan politique, économique et commercial. La responsabilité de l'Europe est écrasante dans ces domaines. Si le sommet Union européenne Afrique devait contribuer à ouvrir la voie à une Afrique mieux représentée au Conseil de sécurité, mieux représentée au G20, plus à même d'éradiquer la pauvreté, le sommet n'aura pas été vain.